Maar eigenlijk gaat het natuurlijk over migratie en de Afrikaanse leiders weten dat. Ik denk dat zij onze premiers bij aankomst in Abidjan met enige scepsis zullen ontvangen. Komen wij wel als partners, komen Macron, Merkel en Rutte met hun binnenlandse agenda of zijn ze echt bereid om de jeugd van Afrika te helpen? Armoede bestrijdt je niet in een paar jaar en het bestrijden van grondoorzaken van migratie kost helemaal veel tijd zeker een hele generatie. Afrika moet een enorme demografische uitdaging het hoofd bieden.

Maar dan moeten we wel bereid zijn ons langdurig te committeren aan de ontwikkelingen in dat continent, dan zullen we eerlijker moeten handelen, eerlijker moeten investeren en ons ontwikkelingsgeld niet besteden aan grenzen dicht doen maar besteden aan armoedebestrijding. Dan zijn we echte partners en wordt er in Abidjan ook gesproken van vriend tot vriend die toekomstgericht is. Als we dat niet doen, dan hebben we een probleem.